Madame la Présidente, Monsieur le Président, notre faiblesse est d'être trop souvent dans la réaction, comme sur l'arrêt de la Cour de justice sur Singapour ou suite à l'échec du multilatéralisme. Nous devons surtout réagir face à un tournant dans la mondialisation caractérisée par la planification de notre économie par des puissances étrangères. Le dumping, les investissements hostiles, les rachats d'entreprises stratégiques, les règles de plus en plus strictes pour nos entreprises à l'étranger, la concurrence déloyale et le manque total de réciprocité y participent. Il n'y a pas eu d'accord, hier, lors du trilogue sur la question du dumping. Mais le risque d'un calendrier aussi serré, c'est qu'un simple report soit vu comme un échec. Si c'est au prix de la précision de notre message politique, notamment sur la charge de la preuve, alors ce n'est pas cher payé.

L'ambitieux projet de règlement, que j'ai déjà pu lire, devra nous éviter surtout de marcher sur la tête. Nous avons perdu du temps et, dans la réalité, nous perdons des emplois, notre savoir faire et notre avance technologique aux mains d'un pays qui organise, on le sait, les investissements de ses entreprises publiques et privées. Nous ne sommes pas contre les investissements étrangers mais contre les investissements étranges, ceux qui feront en sorte que nos produits européens, et peut être un futur iPhone d'Apple, soient un jour designés et assemblés uniquement en Chine!